Sie haben sicherlich auch im Energiekapitel es wurde gerade angesprochen mit der Energieunion im ersten Halbjahr große Herausforderungen vor sich, die sie umsetzen können.